Im europäischen Eisenbahnverkehr dominieren nach wie vor die Monopole, und unterschiedliche Stromarten, unterschiedliche Spurbreiten und auch unterschiedliche Sicherheitsanforderungen behindern den Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs. Das Europäische Parlament hat daher die Neufassung des sogenannten Eisenbahnpakets beschlossen. Es werden in Hinkunft starke Behörden, nämlich die sogenannten Regulatoren, in allen Mitgliedstaaten darauf achten, dass diese Barrieren beseitigt werden, dass es zu einer kundenfreundlichen Marktliberalisierung kommt und dass jenen auf die Finger geklopft wird, die den serviceorientierten Wettbewerb weiterhin blockieren. Ich habe daher dieser Richtlinie mit Nachdruck zugestimmt. Dieser Beschluss ist auch der erste Schritt hin zu einem europäischen, einheitlichen und damit wettbewerbsfähigen Schienenmarkt. Erst wenn die Barrieren, die im Schienenverkehr bestehen, zur Gänze abgebaut werden, wird Europa von den neuen Schienenverkehrskorridoren profitieren und sich die Wirtschaft entlang dieser Korridore auch entwickeln können.